Panie Przewodniczący!

I z tego punktu widzenia uważamy, że po pierwsze sam cel, czyli podniesienie mobilności ludności na obszarze Unii Europejskiej, ułatwienie poszukiwania zatrudnienia, wymiana najlepszych praktyk, ale przede wszystkim włączenie socjalne i równe szanse rzeczywiście są to sprawy kluczowe i im należy poświęcić dużo uwagi. Uważamy, że zachowanie zasady transparentności w rozliczeniach nie będzie rzeczą łatwą. Dlaczego? Mówimy o bardzo wielu transakcjach, z bardzo licznymi pożyczkami i o małych sumach. Ale to jest potrzebne ludziom. Chciałbym wyrazić w imieniu komisji duże uznanie dla pani sprawozdawczyni Jutty Steinruck.